að fara yfir atkvæðagreiðsluna reyndar hvort hún greiddi atkvæði eða var ekki í salnum en hennar flokkur núverandi formaður og væntanlega talsmaður í þessu máli lýsti stuðningi samfylkingarinnar við þetta frumvarp við níutíu prósent lánin háttvirtur þingmaður getur væntanlega upplýst hér á eftir hvort hún var hér í þingsal og hvort hún greiddi atkvæði hvort háttvirtur þingmaður greiddi atkvæði með þessu frumvarpi eða hvort háttvirtur þingmaður greiddi atkvæði með einhverjum öðrum hætti samfylkingin samþykkti þetta það voru örfáir þingmenn sjálfstæðisflokks sem má finna sem mölduðu í móinn í þessu máli en væntanlega samþykktu þetta vegna þess að þeir voru í ríkisstjórn með framsóknarflokknum á þessum tíma en samfylkingin samþykkti níutíu prósent lánin